Az Európai Unió sok mindennel foglalkozott a fogyatékossággal élőkre vonatkozóan. A tagállamok nyugdíjrendszerében sajnos éppen ezt a társadalmi csoportot nem igazán érintik, amely nem tarható. Azok az emberek, akik önhibájukon kívül kénytelenek voltak belépni a rokkantnyugdíjrendszerbe, nagyon sokan vannak olyanok is, akik kihasználva a kiskapukat kerültek ebbe a rendszerbe, tehát ez a probléma elsősorban Kelet Közép Európa nyugdíjrendszerét érinti, nagyon sokan vannak már.

Nem személyre szabott szolgáltatásokat kapnak, igazi segítség helyett, miközben a munkaerőpiacon helyt tudnának állni, és tudnának dolgozni. Európában a jelenlegi előrejelzések szerint meg fog duplázódni hamarosan az eltartottak száma.

Összegezve, mindez azt jelenti, hogy a fenntartható nyugdíjrendszer jelenleg nincs. Az aktív fogyatékkal élő emberek nélkül különösen nincs. A jelentéstevőnek azt az elképzelését messzemenően támogatom, hogy az EU ban, ahol 50 millió fogyatékossággal élő ember él, negyvenegynéhány százalékuk dolgozik.